Paní předsedající, já jsem podpořil tuto rezoluci, ale nepodpořil jsem pozměňovací návrhy, zvláště navržené levicí, sociálními demokraty, které mají hodně obecný charakter a které hovoří pouze o mírovém řešení situace ve Venezuele. Aktuálně nyní v tuto chvíli Rusko posílilo svoji vojenskou přítomnost v regionu. Sto ruských námořníků je ve Venezuele a je zjevné, že pouze mírovými proklamacemi tu tragickou situaci, která se táhne měsíce, dnes zkrátka nevyřešíme. Takže já prosím Komisi, aby na základě tohoto usnesení Parlamentu vyhodnotila aktuální situaci ve Venezuele, aby reagovala na to, že Rusko poslalo své vojáky, námořníky do této země, abychom byli schopni reagovat aktivněji a tvrději, než pouze proklamacemi, které sice mají významný morální charakter, ale jak se ukázalo v minulosti, jedná se o opakované proklamace a usnesení Evropského parlamentu, které bohužel k ničemu nepřispěly a se samotným Madurem nic neudělaly.